El 15 de septiembre denunciaba la situación de riesgo y de desamparo e indefensión en la que estaban realizando su trabajo.

Desgraciadamente por eso, hoy tenemos que estar hablando de las personas que se encuentran secuestradas en manos de los piratas. Por eso, pido a la Comisión Europea que insista y que recomiende a los Estados miembros la incorporación de militares en los barcos pesqueros, y que dirija esta recomendación al Gobierno español porque ha resultado ser una medida eficaz, Francia lo está haciendo y así lo estamos viendo. Este Parlamento ha reconocido en una resolución que el sector pesquero está indefenso porque se ha dado prioridad a la marina mercante. Así lo reconoció en la víspera del secuestro también el responsable de la Comisión Europea y, por tanto, pedimos que se extienda esta protección a los barcos pesqueros. Pido igualmente al Presidente que demuestre y transmita la solidaridad y el apoyo a estas personas secuestradas, así como a sus familias, y que invite al patrón de este pesquero, cuando sea liberado, a este Parlamento.